Zgadzam się ze sprawozdawcą i przedmówcami, że warto wprowadzić jednostronne ułatwienia w wydawaniu wiz oraz obniżyć ich koszt, ponieważ kwota 60 euro nie jest przystępna dla większości Białorusinów. Sądzę, że obniżenie lub zniesienie opłat za wizy krótkoterminowe, zwłaszcza dla młodzieży, pozytywnie wpłynie na ich mobilność, pomoże w zwalczaniu izolacji społeczeństwa, przyczyni się do zrozumienia potrzebnych form społecznych i gospodarczych, a także promowania wartości, na których opiera się Unia Europejska.